Monsieur le Président, chers collègues, il est impératif de lutter contre les mariages d'enfants, mais encore faut il être logique.

Cette intégration ne peut réussir avec le flux actuel. Incapable de remettre en cause l'accueil inconditionnel et illimité des migrants, la proposition va jusqu'à encourager l'évolution des mœurs des pays tiers via l'éducation.